Ich habe für diesen Fortschrittsbericht gestimmt, weil er zunächst einmal zum Ausdruck bringt, welche großartigen Bemühungen die Serben bisher schon geschafft haben im Bereich der Justizpolitik, insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung, aber auch bei der Zivilgesellschaft, ich brauche das nicht zu wiederholen. Für mich steht fest, dass Serbien zur europäischen Familie gehört.

Daher muss Serbien früher oder später auch zur europäischen Familie im Rahmen der Europäischen Union gehören.